Es una cuestión puramente reglamentaria, no es arbitrario, no es un capricho de quien en este momento está presidiendo el Pleno, simplemente me ajusto al Reglamento.